Hvala na pitanju, poštovani gospodine zastupniče.

Hrvatska je ovim glasanjem pokazala, odnosno vlada je pokazala da se ne drži onoga što je službena politika u Hrvatskoj.

Riješit ćemo se nešto korova, ali ćemo zato sigurno unijeti puno ne zdravlja u biljke koje su oko onoga što znači korištenje glifosata. I htio bih na kraju reći sljedeće ako se sjećate, bio sam istarski župan i prvi smo proglasili Istarsku županiju GMO regijom u Hrvatskoj.